Zgłosiłem się prawidłowo do Pana Przewodniczącego i ani Pan nie powiedział, że ucina dyskusję, ani Pan nie dopuścił kolejnych głosów. Wydaje mi się, że jakaś kultura demokratyczna powinna tutaj obowiązywać.

Proszę to jakoś naprawić.